Werden wir im Oktober eine neue Lage haben, oder werden wir dann in derselben Situation sein wie heute, weil die Dinge sich nicht aufgelöst haben?

Wir müssen klarstellen, dass die Europäische Union die alleinige Kraft ist, um gemeinsam bei der Verteilung dieser Welt, die die Trumps und Xis und Putins betreiben, Europa zu retten, uns voranzubringen, uns dastehen zu lassen als eigene Kraft, und nicht die Zersplitterung des Nationalismus, der hier wieder

Und dieses Europa hat dies, glaube ich, in hervorragender Weise bisher geleistet. Dies ist heute meine letzte Rede in diesem Haus nach 39 Jahren und ich möchte feststellen, dass dieses Europa eine Erfolgsgeschichte ist. Als ich Mitglied wurde, waren wir neun Mitglieder in einer Zollunion, die nicht richtig funktionierte. Heute sind wir 28 Mitglieder mit einem Parlament, das alles zu sagen hat. Damals hatten wir nichts zu sagen. Dieses Parlament muss dieser Würde gerecht werden, der Macht, die wir erreicht haben, und das muss den Wählern auch mitgeteilt werden.

Dieses war und ist das Europa, das uns voranbringt und die Untaten der Geschichte hinter uns lässt.